Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovana varuhinja človekovih pravic, gospa Vlasta Nussdorfer s sodelavci! Spoštovani predstavniki vlade, spoštovani poslanke in poslanci! Sedemdeset let po sprejetju splošne deklaracije o človekovih pravicah v nekaterih delih sveta, še veliko bolj kot v drugih, pa vendarle univerzalno, zaostajamo za ideali, ki naj bi jih ljudje živeli izhajajoč iz prirojenega dostojanstva ter človekovih pravic. Tudi Republika Slovenija pri tem ni izjema. Kot kaže že triindvajseto poročilo varuha človekovih pravic, ki povzema ključna vprašanja in probleme, s katerimi so se v preteklem letu na varuha obračali državljanke in državljani, ostaja še veliko prostora za napredek na vseh področjih uresničevanja človekovih pravic. Čeprav človekove pravice v Sloveniji uživajo visoko institucionalno varstvo ter so pri državnih organih obravnavane zelo resno, na kar kaže tudi praksa ažurnih odzivnih poročil vlade na varuhova priporočila, pa se število primerov, ko imajo ljudje občutek, da so jim bile v konkretnih primerih kršene njihove pravice, ne zmanjšuje. Leta dva tisoč sedemnajst je varuh človekovih pravic obravnaval nekaj manj kot štiri tisoč petsto zadev, od tega je bilo kar tri tisoč triindvajset individualnih pobud. Varuh je v tristo šestinosemdesetih primerih, kar predstavlja skoraj petnajst odstotkov vseh pobud, ugotovil utemeljenost zatrjevanih kršitev, ki so se nanašale na kar devetintrideset različnih kršitev človekovih pravic. In nekatere obravnavane zadeve se žal ponavljajo iz poročil za pretekla leta. Prav tako nekatere ugotovljene kršitve in krivice žal še niso bile priznane kot take ter popravljene. Ta statistika nas potre, a hkrati je tudi pozitivni pokazatelj, da je jezik človekovih pravic v Republiki Sloveniji še kako živ, in to prav pri tistih, ki jim je namenjen v uporabo in za njihovo opolnomočenje. To je pri vsaki posameznici in pri vsakem posamezniku. Varuh človekovih pravic je z vidika svoje pristojnosti obravnave individualnih pobud glas ljudi in zrcalo državi. Število obravnavanih zadev in pobud kaže, da ljudje zaupajo v poslanstvo in institucijo varuha in še kje. Potem v zvezi z delom varuha človekovih pravic velja, da je za državo bolj kot negativna kritika problematična odsotnost kritike. Skrbeti nas namreč morajo tudi vsi tisti primeri, ki niso našli poti ti do Varuha človekovih pravic, ker ljudje o njih ne upajo ali ne želijo govoriti ali pa morebiti ne poznajo svojih pravic ter mehanizmov za njihovo uveljavljanje. Socialni demokrati smo pri prebiranju poročila varuha vedno najbolj pozorni na pobude, ki kažejo na probleme varstva človekovih pravic sistemske narave. Ti primeri običajno zadevajo hujše oblike kršitve človekovih pravic, ki poleg pobudnika prizadenejo širši krog ljudi. Tudi v letošnjem poročilu je navedenih kar nekaj primerov tovrstnih kršitev, a z zadovoljstvom ugotavljamo, da najhujših sistemskih kršitev, kakor je na primer mučenje ter drugo kruto, nečloveško in poniževalno kaznovanje ali ravnanje, nad katerim bdi varuh vlogi državnega preventivnega mehanizma, v Sloveniji ne beležimo. Socialni demokrati bomo predlog priporočili institucijam pristojnim državnim in drugim organom ter funkcionarjem, da sprejmejo vse potrebne ukrepe za uresničevanje priporočil varuha iz triindvajsetega letnega poročila, ter poročila državnega preventivnega majhanizma enotno podprli. Veseli nas, da se je v državnem zboru uveljavila praksa, ki spoštuje integriteto institucije ter ne posega v priporočila varuha človekovih pravic s predlogi dodatnih priporočil poslank in poslancev, ki bi zmanjševali težo priporočil varuha in človekove pravice po nepotrebnem izpostavili nevarnosti politizacije. V poslanski skupini Socialnih demokratov se na tem mestu vnovič zavezujemo, da bomo tudi sami v okviru svojih pristojnosti posebno pozornost namenili preprečevanju in odpravi kršitev sistemske narave še posebej v delu, ko jih povzroči ali k njim prispeva zakonodaja, ki jo sprejemamo. Kot predstavniki zakonodajne oblasti, ki so nas na ta položaj postavili ljudje, imamo možnost in dolžnost pozitivno vplivati na raven spoštovanja človekovih pravic ter blaginjo vseh ljudi. Od našega ravnanja in ubesedovanja pa je odvisen tudi status, ki ga človekove pravice uživajo v naši družbi. Kot v svojih poročilih opozarja tudi varuh človekovih pravic smo ravno mi tisti, ki s svojim vzgledom vplivamo na etiko javne besede ter pojavnost neprimernega, nesprejemljivega, žaljivega in celo kaznivega sovražnega govora. Spoštovane in spoštovani, dovolite mi, da se na koncu v imenu Socialnih demokratov zahvalim varuhinji človekovih pravic gospe Vlasti Nussdorfer za opravljeno delo, pa ne le v preteklem letu, temveč v njenem celotnem mandatu. Verjamemo, da je tudi po zaslugi njenega dela jezik človekovih pravic prisoten ne le v tem cenjenem zboru, temveč v sleherni lokalni skupnosti. V mandatu aktualne varuhinje so bile z dopolnitvijo Zakona o varuhu človekovih pravic septembra dva sedemnajst varuhu formalno poverjene tudi dodatne naloge, ki kažejo na pomen te institucije in tudi kako nujno je, da čimprej dobimo novo varuhinjo oziroma varuha človekovih pravic, s katerim bomo čez približno leto dni razpravljali o poglavitnih vprašanjih človekovih pravic iz leta, ki se izteka. Hvala lepa.